Monsieur Preda, vous avez l'habitude de m'écouter avec attention. Je crois qu'à aucun moment je ne me suis prononcée contre l'intervention militaire, je regrette que l'on soit amené à des interventions de ce genre.

Pendant un an, effectivement, une résolution de l'ONU a été demandée, ce n'est pas satisfaisant. La force de l'ONU sur place, ex force africaine, d'ailleurs toujours pas en place réellement, n'est pas en état d'avancer. C'est l'incurie internationale, c'est la responsabilité collective qui est en cause. Je n'ai rien dit au sujet de l'intervention militaire. J'ai regretté la mort de deux soldats français.